Chcę zacząć od podziękowań dla Pana Premiera za wystąpienie i przy tej okazji wyrazić szacunek dla Hiszpanii, bo rozumiem, że każdy występujący tutaj szef rządu reprezentuje nie tyle swoją partię polityczną ta debata jest zbyt upartyjniona ale swój kraj. Więc chcę serdecznie pogratulować Hiszpanii wszystkich wysiłków, tego, że może świętować rocznicę czterdziestolecia swojej konstytucji i tego, że za poprzednich rządów ocaliła swoją integralność.

Ja jestem przekonanym Europejczykiem, ale uważam, że Europie potrzeba dzisiaj realizmu i bardziej praktycznego podejścia, większego szacunku dla państw, konkurencyjności gospodarki, odwrotu od centralizmu.

Solidarność to jest potrzeba, konieczność przyjścia z pomocą drugiemu, szczególnie wtedy, kiedy znajduje się w stanie nieszczęśliwym nie z własnej winy. Ale solidarność to nie jest płacenie za marnotrawstwo innych. Europa potrzebuje odpowiedzialności finansowej. Ta odpowiedzialność spoczywa na państwach członkowskich.